Wenn ich solche Reden wie die letzte höre, dann muss ich einfach sehen, dass da offensichtlich die Werte durcheinandergeraten sind.

Ich glaube, dass wir bei den Duma Wahlen gefälschte Wahlen hatten, dass wir sehen müssten, dass bei den Duma Wahlen und bei den Präsidentschaftswahlen Oppositionskandidaten, die kritisch waren, keine Chance hatten, wirklich Kandidaten zu werden, weil die Regelung so war, dass sie gar nicht antreten durften. Wir sehen gleichzeitig, dass es einen neuen Mittelstand gibt, der sich orientiert, der Freiheit will, der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit will, um auf diese Art und Weise einen modernen rechtsstaatlichen, wirtschaftlich gesunden, auf dem Mittelstand begründeten Staat aufzubauen. Ich glaube, dass wir das unterstützen sollen. Diese Leute stehen für die Zukunft Russlands im Interesse Russlands.

Wir wollen feststellen, ob hier Wort gehalten wird, ob Worte in Taten umgesetzt werden, damit der Weg zu Reformen gegangen wird. Dies ist wirklich auch die Chance für Präsident Putin, eine Erfolgspräsidentschaft hinzubekommen, wenn er diese Reformen erlaubt.